Nosotros —creo que podemos decirlo con toda claridad y muy alto— somos defensores de los derechos humanos y, por tanto, tenemos, no el derecho, sino la obligación de denunciar los casos de violaciones de derechos humanos

También es verdad que la Unión Europea tiene que respetar las competencias de los Estados miembros y, por tanto, determinadas materias deben ser investigadas por los Estados miembros, no pueden ser investigadas por la Unión Europea. El Tratado de Lisboa deja muy claro que, por ejemplo, la supervisión de los servicios de inteligencia en territorio de los Estados miembros es una materia de competencia de los Estados miembros.

Pero, desde luego, señora diputada, la Unión Europea es claramente el lugar —creemos, o uno de los lugares— del mundo donde más se respetan los derechos humanos y la Unión Europea tiene la obligación ─respetando el modo en que cada país quiera gobernarse─, desde luego tiene siempre la obligación, de denunciar las violaciones de derechos humanos, que es una cuestión que corresponde a la humanidad y no solo a cada uno de los Estados

En esa línea vamos a mantenernos y profundizar. Y ahora tenemos además en la Unión Europea otro elemento de referencia más importante aún, como es la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Europa.